Señor Presidente, en los próximos meses vamos a tener que hablar y decidir sobre la futura arquitectura de los Fondos Estructurales, que son básicos para la salida de la crisis y para encarar la Estrategia 2020. Yo creo que, llegado ese momento, sería importante aprender de la experiencia y mantener una doble decisión la decisión de mantener el Fondo Social Europeo en el conjunto de las reglas básicas y de la regulación de los fondos y de la política de cohesión, pero también, al mismo tiempo, la decisión de mantener, sin desnaturalizarlos, los objetivos del Fondo Social Europeo, sus reglas y sus presupuestos.

Porque el Fondo Social Europeo, queridos colegas, tiene que seguir haciendo formación, tiene que seguir preparando a los trabajadores para la integración en el mercado de trabajo y para la cohesión social

Lo necesitamos ahora y lo necesitaremos en los próximos años, y no solo para hacer carreteras, porque, en el fondo, el principal capital de Europa son sus ciudadanos y si Europa quiere tener un papel y mantener su modelo social, tendrá que seguir formando a sus ciudadanos y no podremos dedicar nuestros recursos más que a aquello para lo que han sido creados, aunque, eso sí, dentro de la arquitectura global y trabajando equilibradamente y con sinergias dentro de la política de cohesión territorial.